Señora Presidenta, señor Comisario, señora ponente, enhorabuena por su informe. Sí, es cierto que la mayor parte de las mujeres en Europa están empleadas en el sector de los servicios, pero también es cierto que la mayor parte de las mujeres tienen trabajos precarios, trabajos segregados, trabajos a tiempo parcial, trabajos infravalorados, trabajos pagados de forma diferente de la de los hombres, trabajos no regulados y trabajos negros, muchas veces para sobrevivir. No nos sirve a las mujeres que se nos den trabajos por flexibilidad laboral con el pretexto de reformas como las que se están realizando en algunos Estados miembros, como el Estado español, que acarrean ajustes, recortes sociales y falta de derechos.